herra forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til laga um ábyrgðarmenn sem er að finna á þingskjali átta hundruð tuttugu og sjö nefndin ræddi á fundum sínum einkum áttundu greinar frumvarpsins sem eins og fram kemur í fyrra nefndaráliti hefur verið fjárnám í heimili ábyrgðarmanns og hvaða afleiðingar það kunni að hafa gagnvart gjaldþrotakröfu af þessu tilefni vill nefndin taka sérstaklega fram að árangurslaust fjárnám vegna þess að óheimilt er að gera fjárnám í fasteign er annars eðlis en árangurslaust fjárnám sökum eignaleysis gerðarþola í slíkum tilvikum er ekki um eignaleysi að ræða hjá gerðarþola heldur er aðför árangurslaus sökum þess að óheimilt er að gera aðför gjaldþrotalögin gera ekki ráð fyrir því að eignafólk verði tekið til gjaldþrotaskipta þá áréttar nefndin að greinin nær aðeins til persónulegra ábyrgða en á ekki við um það þegar ábyrgðarmaður hefur veitt veðleyfi í fasteign sinni jafnframt ítrekar nefndin að greinin nær ekki til ábyrgðarsamninga sem hafa verið gerðir fyrir gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum samanber tólftu greinar þess það er sem sé ekki afturvirkt samanber tólftu greinar og ákvæði til bráðabirgða en fremur vill nefndin taka fram að með eigin atvinnurekstri er átt við atvinnurekstur þar sem viðkomandi þiggur meginhluta launa sinna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt guðfinna s bjarnadóttir og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins